mit der Nanotechnologie in Lebensmitteln und auch mit Produkten aus Drittstaaten, die in Europa bisher unbekannt sind.

Lassen Sie mich auf eines hinweisen Wir reden hier über viele Dinge und die Gesetzgebung. Wir haben schon bei der Gentechnik die gleiche Strategie verfolgt.

Die Technik hat sich so entwickelt, dass selbst die hohen Standards erfüllt wurden.